Und gerade kurz vor Ablauf seiner zweiten und letzten Präsidentschaft stärkt Saakaschwili den Posten des Premiers, und Politologen sehen darin die Vorbereitung einer legalen Rochade.